Das muss für uns alle ein Alarmsignal sein. Die Verzweiflungsakte der Selbstverbrennung werden derzeit von der chinesischen Führung mit noch größerer Repression beantwortet. Tibet ist derzeit wieder einmal geschlossen, sei es für die Presse, sei es für freie Berichterstattung, sei es für den Tourismus. Die Gespräche im sino tibetischen Dialog liegen auf Eis. Die Autonomie, die Tibet nach der Verfassung Chinas genießt, ist nur auf dem Papier zu finden und nicht realisiert.

Wir wollen eine Veränderung dieser Politik, wir wollen eine realisierte Autonomie innerhalb der chinesischen Verfassung mit verwirklichten Rechten auf Bildung, Tradition, Religion und ein Ende der Marginalisierung.